Tout d'abord, si on veut une transition juste, la question des services publics est fondamentale.

Je vois que, dans la communication, vous promettez simplement d'appliquer les règles européennes actuelles.